Hvala lepa in lep pozdrav vsem. Naj takoj v štartu povem, da v SMC predloga zakona ne bomo podprli. Pred približno tremi meseci so mediji poročali o družini, ki se je zaradi nedokončane fasade ni smela vseliti v nedokončano hišo, to smo danes že večkrat slišali. Družina je v prvem planu imela načrt, da se vseli v hišo brez fasade. Ker pa fasada predstavlja kar velik finančni zalogaj, so se odločili, da jo uredijo oziroma naredijo kasneje. Na tej točki se je potem tudi zataknilo, saj po novem gradbenem zakonu, ki je stopil v veljavo prvega julija letos, mora investitor uporabno dovoljenje pridobiti tudi na tudi za enostanovanjski objekt. Uporabno dovoljenje pa se lahko izda le za dokončan objekt. Uporabno dovoljenje namreč uporabniku zagotavlja, da je objekt varen in da ne predstavlja tveganja za zdravje in življenje njegovih uporabnikov in okolice. Objekt brez fasade pa se po veljavnem zakonu ne more šteti za dokončanega. Namreč, če se objekt uporablja brez fasadne izolacije, to predstavlja tveganje za pojav vlage v objektu, vprašljiva je zvočna zaščita in ni zagotovljeno varčevanje z energijo oziroma ohranjanje toplote, zaradi nezaščitenega objekta pa se lahko zaradi dobra vlage in vode v konstrukcijske dele objekta pojavi tudi tveganje za nosilno konstrukcijo. To govorimo seveda dolgoročno. S tem razlogom danes obravnavamo, kot smo tudi danes že slišali, že drugo novelo Gradbenega zakona v tem mandatu, če smo bolj natančni, od obravnave zadnje novele ni minil niti mesec dni. Kot se rado reče, v našem hramu demokracije, želi se popraviti oziroma odpraviti krivice, ki so se, zgodile, predlagatelji pa z današnjo novelo, nam predlagajo, da se enostanovanjske stavbe izvzame iz procesa pridobivanja uporabnega dovoljenja pred začetkom uporabe objekta. Le-to pa se lahko izda na zahtevo investitorja. Na tej točki želim poudariti poglavitno stvar, in sicer to, da je minister za okolje, Jure Leben, v trenutku, ko je izvedel za primer te družine, inšpekciji izdal obvezno navodilo, s katerim se zasleduje načelo sorazmernosti z namenom lažjega prehoda na nove zakonske pogoje, ki jih tudi, Gradbeni zakon, določa. Skladno s tem obveznim navodilom bo gradbena inšpekcija v primeru, ko odkrije nepravilnost, tem primeru uporaba objekta brez uporabnega dovoljenja najprej izdala ustno opozorilo, nato pa določila primeren rok za odpravo teh nepravilnosti. Rok za odpravo nepravilnosti je priporočen, v trajanju enega leta, v primeru obstoja izjemnih socialnih okoliščin pa se ta rok lahko podaljša. Že v obravnavi prejšnje novele Gradbenega zakona je Ministrstvo za okolje in prostor napovedalo sistemske spremembe gradbene zakonodaje in zato u SMC menimo, da nima smisla sprejemati parcialnih, rešitev. Pri tem želim predvsem izpostaviti, da je pristojno ministrstvo, na čelu katerega je minister Leben, naredilo konkretne in že naredilo konkretne korake v na poti do boljše gradbene zakonodaje. Minister je namreč takoj, ko je bil seznanjen s težko situacijo, ukrepal in preprečil hujše posledice, ki bi lahko nastale še več, napovedal in potem tudi izvedel je evalvacijo gradbene zakonodaje v obliki ankete in trenutno smo v fazi pričakovanja izsledkov analize, s pomočjo katere se bo na strani vlade pripravila celostna prenova gradbene zakonodaje. Glede na to, da je minister do sedaj pokazal veliko angažmaja in se lotil reševanja stvari, ki so pred njegovim prihodom ostajale nerešene tudi po tudi po več let, tudi daljše obdobje, ne dvomimo, da bo spremembe gradbene zakonodaje, da da bodo prišle v državni zbor v najkrajšem možnem času in predvsem, da bodo pripravljene po meri državljana. Zato v poslanski skupini SMC menimo, da trenutno ni potrebe po nekem parcialnem spreminjanju zakonodaje, ker pa si želimo celostne prenove gradbene zakonodaje, se nam zdi smiselno, da počakamo na vladni predlog. V času do sprejetja izboljšav pa za uvodoma izpostavljeni problem ne bo prišlo do posledic, ki bi bile za ljudi škodljive, zato zakona, ki ga imamo danes na mizi, kot sem že uvodoma poudaril, ne bomo podprli. Hvala lepa.